Hvala lepa za besedo. Spoštovana gospa ministrica! Primerjava na evropski ravni v letu dva tisoč osemnajst razkriva, da je Slovenija glede zaupanja v sodnike na samem dnu. Je pa glede višine sredstev, ki jih nameni za sodstvo, v samem vrhu. Če pogledamo samo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, je bilo zoper Slovenijo doslej izdanih tristo triinpetdeset sodb, od tega je bila kar v tristo devetindvajsetih primerih ugotovljena kršitev človekovih pravic. Ustavno sodišče Republike Slovenije pa je samo v preteklem letu ugotovilo kršitev človekovih pravic v dvainosemdesetih primerih. Da je naše sodstvo neučinkovito, povedo številni primeri, ki kažejo na to, da se zakoni sploh ne izvajajo ali se izvajajo zelo slabo. Če pogledamo Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ne glede na to, da je ustavno sodišče letos julija razveljavilo del zakona, ki določa retroaktivnost za primere, ko se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred uveljavitvijo zakona oziroma po prvem prvem tisoč devetsto devetdeset, vidimo njegovo neučinkovito izvajanje. Po sedmih letih veljavnosti tega zakona je bilo namreč odvzetega izredno malo tega premoženja. In čeprav številne afere, ki so prišle na dan, kažejo, da je stanje alarmantno in da je državno premoženje protipravno oškodovano, pri nas ni zaznati izboljšav. Medtem pa evropske države, kot so Srbija, Irska, Italija, brez večjih problemov v velikem obsegu zasežejo nezakonito pridobljeno premoženje. Sprašujem se, kaj je v naši državi drugače. So za neučinkovitost krivi slabi zakoni ali le pomanjkanje prave volje? Lahko govorimo o poštenem in pravičnem sojenju, če niti niti absurdno sporočilo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, da bo spoštovalo le prepričljive sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, ne dobi epiloga? Epilog pa dobi primer, ko povprečen državljan ukrade pašteto in je kaznovan za najmanjši prekršek. Zato so slovenski davkoplačevalci upravičeno jezni, ko s svojimi davki krpajo milijarde luknje, ki so jih v proračunu izkopale neodgovorne osebe v bankah. Slovenski pravosodni sistem žal teh oseb ni sposoben obravnavati tako, da bi o njih izrekel obsodilno ali oprostilno sodbo. Pogosto se zdi, da je izid na sodišču bolj odvisno od moči in vpliva kot od pravil in zakona. Ustava Republike Slovenije v štirinajstem členu vsem državljanom zagotavlja enakost pred zakonom. Po zakonu smo torej vsi enaki. Žal vidimo, da še zdaleč ni tako. Zato vas, spoštovana ministrica, sprašujem, kaj boste storili, da bo slovensko sodstvo bolj učinkovito? Razmišljate o individualni odgovornosti sodnikov in tožilcev? Za vaše odgovore se vam vnaprej zahvaljujem.